Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich teile nicht die Untergangsszenarien, die uns jetzt eben hier vorexerziert worden sind.

Wir werden Ende Juni einen Gipfel haben, der wird vorbereitet, der wird stattfinden, es werden die Familienfotos geschossen, und es wird so getan, als würde alles mit einigen wenigen Änderungen so weiterlaufen wie bisher. Dabei sind wir doch aber mittendrin in den Veränderungen!

Nur scheinbar und darauf möchte ich vor allem hinweisen widersprechen sich die Initiativen, die auf eine Installierung supranationaler Strukturpolitiken hinauslaufen und auf die sich im Zuge der Krise verstärkende Renationalisierung von Politiken. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich die Fiskal und Bankenunion zur Fortsetzung der EU als ein neoliberales Projekt auf einer neuen Stufe. Und das geht eben einher und zwar auf beiden Seiten mit einem massiven Sozialabbau, einschneidenden Kürzungen der öffentlichen Ausgaben und auch verschärften Sanktionsmechanismen. Es liegt in der Logik dieser Denkweise, dass dabei die Parlamente und vor allem das Europaparlament an die Seite gedrückt werden. Deshalb unterstütze ich sehr die Proteste gegen die Herauslösung, die Renationalisierung von Elementen aus dem Schengener Abkommen.

Die Gemeinschaftsmethode darf nicht abgelöst werden durch die Unionsmethode. Das kann nicht sein. Wir sind als Institutionen aufeinander angewiesen, und welche Institution auch immer versucht, die andere klein zu machen, wird dazu beitragen, dass diese Idee der Europäischen Union kaputt geht. Darauf möchte ich hinweisen, mit Blick auf den mehrjährigen Finanzrahmen. Es gehört doch auch dazu, dass wir darüber reden, dass die ursprünglich gewollte EU Förderpolitik inzwischen umgedeutet wird. Fonds, die eigentlich dem Abbau der Diskrepanzen zwischen den Mitgliedstaaten, den Regionen dienen sollten, werden jetzt benutzt, um eine EU der mehreren Geschwindigkeiten man kann ja gar nicht mehr nur von zwei Geschwindigkeiten reden zu schaffen und um die Standortkonkurrenz zwischen den Regionen selbst innerhalb der Europäischen Union zu verschärfen. Wer schwach ist, soll schwach bleiben. Die Fonds gehen dorthin, wo Stärken für globale Konkurrenzfähigkeit auszubauen sind und Marktnähe gesucht wird.

Es ist absurd und grausam, wenn Sie Menschen, die in diesen Regionen leben, gleich mehrfach bestrafen. Sie wissen ganz genau, wovon ich in diesem Sinne rede. Stattdessen brauchen wir ein nachhaltiges Wachstum, das auf die Stärkung des Öffentlichen und auch auf die öffentliche Verantwortung setzt. Deshalb meine ich, Sie setzen falsche Prioritäten und falsche Bedingungen.